Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo approvato la riforma della politica comune della pesca, l'abbiamo fatto dopo dieci anni, era attesa perché la politica precedente non ha funzionato. Speriamo che questa funzioni. Ce l'abbiamo messa tutta. Per la prima volta c'è un ruolo del Parlamento nell'approvazione di questa riforma, quelle precedenti erano mediazioni fra gli Stati. Credo che abbiamo arricchito la riforma, abbiamo costruito un'anima a questa riforma proprio perché la proposta della Commissione era scarna e non dava contenuti concreti né alla regionalizzazione né alle possibilità di cambiare le condizioni attraverso le quali si deve gestire il mare. Penso che il Parlamento abbia fatto un ottimo lavoro, cioè ha costruito le condizioni perché il mare diventi un contenitore che va aiutato a produrre di più. Non si può pensare che il mare sia una miniera o fosse una miniera nella quale semplicemente prelevare, ma si passa attraverso l'applicazione della riforma e lo sarà ancora di più con l'approvazione del Fondo europeo per la pesca e gli affari marittimi ad una condizione nella quale il mare diventa un grande mare, un grande campo da coltivare. Questo credo sia il più bel messaggio che il Parlamento può dare, poiché per la prima volta dopo il trattato di Lisbona si occupa concretamente della gestione di questa politica.